Madame la Présidente, les mutilations génitales féminines recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales et sont une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Ces pratiques violent également leur droit à la santé sexuelle et reproductive ainsi que leur intégrité physique. Les mutilations sont un problème universel, qui touche aussi bien les pays en Afrique, au Moyen Orient, en Irak, en Iran, en Indonésie, qu'en Europe.

Les victimes des mutilations vivant en Europe sont principalement issues de l'immigration

La participation des dignitaires, de religieux d'obédience islamique aux campagnes de sensibilisation pourrait constituer un atout dans l'éradication des mutilations génitales. Ce sont des traditions obsolètes qui, au fil du temps, ont été assimilées faussement à la religion islamique. Or, rien, ni dans le Coran, ni dans la Bible, ni dans la Torah n'exige qu'une femme soit excisée. Un travail de sensibilisation et d'éducation, soutenu par les praticiens de la santé, avec la participation des jeunes gens, les futurs princes charmants, peut apporter un souffle nouveau afin de parvenir à la tolérance zéro en 2030. Il faut briser le tabou par la sensibilisation et par la prévention, s'attacher à réorienter les exciseuses vers d'autres activités génératrices de revenus, et travailler de concert avec les communautés qui pratiquent les mutilations, sans les stigmatiser. L'Union européenne doit soutenir les organisations qui contribuent à protéger l'intégrité physique des femmes et des filles, et cela dans le respect de la culture de l'autre, afin que nous parvenions à l'abolition des mutilations génitales féminines. Nous ne luttons pas contre les traditions, mais pour l'élimination d'un acte de violence qui affecte la santé des femmes et des filles.